forseti sextánda september síðdegis gerðist það að fjórar herflugvélar breskar flugu hér yfir með nokkrum gný og lentu á reykjavíkurflugvelli það vissu menn ekki sem hér voru að störfum eða á heimilum sínum í miðbæ reykjavíkur og nágranna og grannhverfum þess allt suður í skerjafjörð heldur hrukku við gríðarlegan gauragang og hávaða sem hér varð ekki einu sinni heldur fjórum sinnum

á þessu flugi hafa í raun og veru ekki borist neinar skýringar frá viðeigandi yfirvöldum hvað þá að breski herinn flugmálastjórn eða hæstvirtur samgönguráðherra hafi beðist afsökunar á þeirri truflun sem varð með þessum látum yfir vinnustöðum og íbúðabyggð yfir reykjavík þess vegna er kominn tími til þess fyrir nokkuð löngu að hæstvirtur samgönguráðherra skýri það út fyrir þingheimi og að minnsta kosti reykvíkingum hvað var þarna á ferðinni ég spyr þess vegna hvort stjórnvöld hafi brugðist með einhverjum hætti við þessu flugi og hvort það muni eiga von á frekara lágflugi herflugsveita sem þetta var yfir miðborg reykjavíkur og íbúasvæðunum umhverfis ég vil bæta við þá spurningu enn einni um raunverulegt erindi þessara flugvéla því það sem kom fram á heimasíðu flugmálastjórnar um þetta þar sem ekki var getið um hávaðann í þeirri frétt ástæða til að vonast eftir svari við því hvort ekki eru reglur um að slíkar flugvélar sem hér um ræðir séu búnar blindflugstækjum og hvort ekki leiðir af þessum viðburði að á keflavíkurflugvelli verði aftur komið upp búnaði til ratsjárleiðsögu en hann mun hafa vantað er eitt af því sem herinn hefur tekið heim til sín til ameríku sem þýðir það að þessar bresku flugvélar gátu ekki lent þar við þessar aðstæður sem hér voru spurning er líka auðvitað var þetta ekki tilkynnt áður en bretarnir fóru af stað hvaða búnaður væri þar fyrir hendi eða var tekinn sénsinn á því að íbúar í miðbæ reykjavíkur og fólk þar á vinnustöðum mundi afsaka þetta flug að lokum segir í frétt í morgunblaðinu tuttugasta og þriðja september um þetta frá flugmálastjórn að hún ætli að kanna með leyfi forseta hvort ástæða sé til að skerpa á reglum varðandi flug slíkra flugvéla nefnilega herþotna um reykjavíkurflugvöll og við vonumst líka eftir fréttum af þessar könnun flugmálastjóarn